Rzeczywiście reżim w Birmie należy do tych bardzo brutalnych i Państwo macie rację, mówiąc o sytuacji chrześcijan w Birmie, mówiąc o zachowaniu buddystów, ale ja mam wrażenie, że tam władza stosuje typowe dla reżimów i autokracji zasady dziel i rządź i że te podziały religijne są wykorzystywane w dużej mierze do tego, żeby po prostu wykorzystywać to politycznie. Pan Kelly, który mówił o przykładzie irlandzkim, myślę, że potwierdzi to, że bardzo często jest tak, że podłoże religijne jest wykorzystywane politycznie, co oznacza wobec tego, że powinniśmy się nie zastanawiać nad różnicami ideologicznymi pomiędzy buddyzmem a chrześcijaństwem dlatego że bardzo wiele rzeczy jest wspólnych ale zrozumieć istotę tego reżimu, który polega na dzieleniu, na napuszczaniu na siebie